Wat mij betreft, is het volkomen duidelijk als je een contract tekent, als je een verplichting aangaat, dan moet je niet verrast zijn dat de rekeningen binnenkomen en dat die rekeningen vervolgens betaald moeten worden.

En het gaat erom zijn de schattingen van de Commissie juist of niet? Over die schattingen bestaan altijd veel misverstanden.